Ou du moins, il faudrait s'entendre sur ce qu'on appellerait une présence militaire dans la mesure où il y a aujourd'hui des observateurs dont le mandat pourrait être éventuellement élargi. Mais je pense que la tentation d'une intervention militaire dans cette région du monde avec le Liban à côté, dont la moitié soutient Bachar el Assad, l'Iran, qui est tout près, l'Iraq, qui est à côté, et la déstabilisation et le terrorisme qui ne manqueraient pas

Pour le moment, en dehors d'un plan Annan amélioré avec des butées temporelles et un passage du pouvoir, même en laissant Bachar el Assad dans l'ombre, personnellement je crains une guerre de proximité, comme on dirait, c'est à dire des interventions étrangères bataillant dans une guerre confessionnelle. Et je dirais en plus que, hélas, si Bachar el Assad est illégitime à nos yeux à cause des crimes qu'il a commis et dont il sera comptable, il n'est pas encore illégitime pour au moins 50 de sa population, si pas davantage.